Jest prawdą, że miasta mają istotny wpływ na przyspieszenie rozwoju regionów. W tym zadaniu należy im udzielić niezbędnego wsparcia.

swoją aktywność przesuwa na tzw.

Brakuje natomiast środków na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich, co powinno być zadaniem polityki spójności. Budowa infrastruktury technicznej jest podstawą rozwoju, ale nie możemy zapomnieć o rozwoju przedsiębiorczości i o rozwoju infrastruktury społecznej i naukowo badawczej, które w zasadniczy sposób decydują o rozwoju nowoczesnym, inteligentnym i innowacyjnym.